Nous avons eu assez de victimes civiles, assez d'enfants, assez de sang dans cette région et ceci est vraiment un soulagement, mais je pense que, s'il faut consolider le cessez le feu, il faut aussi soutenir la démarche légitime du Président Abbas à l'Assemblée générale de l'ONU. Car l'opération Pilier de Défense a ressemblé au cauchemar de l'opération Plomb Durci de 2008 on avait la même proximité des élections israéliennes, la même escalade de violence, qui s'est traduite, du côté israélien, par des assassinats extrajudiciaires et des attaques et, du côté de Gaza, par l'envoi vers Israël de missiles et de roquettes et même peut être, aujourd'hui, d'un attentat à Tel Aviv.

L'Égypte a joué les médiateurs avec Gaza.

Nous donnons, aujourd'hui, du grain à moudre à tous les extrémistes, à tous ceux qui raillent la faiblesse européenne, à tous ceux qui ne croient qu'à une solution par la force. C'est de notre responsabilité, et non celle des États Unis. C'est notre histoire européenne nous ne pouvons pas demander aux Palestiniens d'en payer le prix. Je me réjouis que la nouvelle Égypte, avec laquelle nous venons de négocier des accords ambitieux, nous aide aujourd'hui à surmonter cette crise. Mes condoléances vont aux familles de toutes les victimes, des deux côtés, mais je pense qu'elles n'avaient pas à payer de leur vie notre histoire et nos responsabilités.